Prace końcowe nad ostatecznym kształtem trwają i ich celem było spowodowanie, aby dojście do patentu dla innowacji w państwach Unii Europejskiej było łatwiejsze i tańsze, abyśmy mieli zapewnioną lepszą ochronę własności intelektualnej i europejskiej myśli

To wszystko jest absolutnie słusznym kierunkiem działania, ale pracując w tym kierunku nie możemy zapominać o fakcie, że mogą zdarzać się przypadki patentowania oby tak się nie stało które będą hamowały rozwój, w kierunku którego prowadzą rozstrzygnięcia dotyczące ustanowienia wspólnotowego

Właśnie tym kwestiom poświęcona jest rezolucja złożona przez przedstawicieli większości grup politycznych w Parlamencie, w której to rezolucji chcemy wskazać Komisji Europejskiej pewne rozwiązania i już zastosowane, zarówno przez instytucje sądownicze Unii, jak i organy Europejskiego Biura Patentowego, interpretacje

w sprawie ochrony prywatnej wynalazków biotechnologicznych. Wydaje się, że przepisy zawarte w tym dokumencie sprawiały do tej pory pewne trudności.

Szczęśliwie się stało, że ostatnie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Biura Patentowego rozwiewają te wątpliwości. Zastosowana przez te instytucje interpretacja mnie osobiście bardzo cieszy, dlatego też wyrażam tutaj życzenie i przekonanie, że przy dalszych pracach i kolejnych propozycjach Komisja Europejska te rozstrzygnięcia i tę myśl będzie brała pod uwagę.